Wir haben morgen zu entscheiden, ob wir mit dem Trilog Ergebnis zur Reform der OLAF Verordnung einverstanden sind oder nicht.

Wir haben Fortschritte erzielt, da, wo es nötig ist. Es sind wichtige Schlüsselbegriffe klar definiert. Der Zugang von OLAF zu Datenbeständen ist geregelt, es gibt prozentuale Garantien und besseren Rechtsschutz für die Beschuldigten, die Stärkung der Informationsrechte des OLAF Überwachungsausschusses ist gewährleistet, und genauere Bestimmungen für die Aufgaben des Generaldirektors liegen vor Er muss interne Kontrollprozeduren des Verfahrens und eine Überprüfung der Legalität sicherstellen und einen Rahmen für die Untersuchungen des OLAF aufstellen.

Nun liegen Änderungsanträge dazu auf dem Tisch. Ich sage nicht, dass diese Änderungsanträge unberechtigt oder sachlich falsch wären. Wie könnte ich denn? Denn darunter sind auch einige Änderungsanträge, die aus den Reihen meiner Fraktion gestellt worden sind. Aber bei aller Sympathie können wir nicht die Augen verschließen vor Risiken, die sich aus dem weiteren Verfahren ergeben. Die Kommission will mit einiger Berechtigung diese neue OLAF Verordnung nach sieben Jahren endlich in Kraft setzen und will das Verfahren nicht verlängern. Die irische Ratspräsidentschaft hat mich informiert, dass in der entsprechenden Ratsarbeitsgruppe keinerlei Bereitschaft herrscht, dieses Dossier noch einmal zu öffnen. Ich folge der Einschätzung der Berichterstatterin, freilich nicht der von heute, sondern der Einschätzung, die sie uns in einem Brief vom 2. Oktober 2012 mitgeteilt hat. Ich zitiere Wird das Verhandlungsergebnis von uns nicht akzeptiert, wird sich der Rat auf sein Mandat vom Juni 2011 zurückziehen. Ein wirklicher Rückschritt, der alle mühsam erreichten Verbesserungen gefährdet. So ist es! Daher bin ich der Überzeugung, dass wir die Fortschritte anerkennen sollten und dass wir sie sichern sollten.